Monsieur le Président, affamés, la peau et les yeux brûlés, ils sont des milliers condamnés chaque année à des souffrances effroyables dans les sous sols obscurs de laboratoires scientifiques mondiaux. Une maltraitance qui, malgré l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne nous épargne pas.

Un scandale qui bafoue aussi bien le progrès scientifique en matière de méthodes de substitution, notamment par l'utilisation de cellules humaines, que la réprobation massive de l'opinion publique mondiale.